Frau Präsidentin! Offensichtlich haben wir nun doch aus der Krise gelernt, denn unverantwortliches Wirtschaften darf nicht länger gefördert und auch nicht länger belohnt werden.

Die Regelung soll auch ein Zeichen für die Bürger setzen, denn die Bürger sind bereits genug zur Kasse gebeten worden, und es ist nicht verständlich, warum ihr Steuergeld zur Auszahlung von Boni an unverantwortliche Manager verwendet werden soll.

Denn jene Manager, die erfolgreich und verantwortlich agieren, werden auch weiterhin ein gutes Auskommen finden. Darüber hinaus wäre es überlegenswert, Corporate Governance Vorgaben, die nicht die Deckelung von Managergehältern betreffen, auch in nichtbörsennotierten Unternehmen zu übernehmen.